D'une part, l'augmentation des tarifs nationaux pour compenser les pertes enregistrées dans l'itinérance.

Est ce aux exclus de la mondialisation, qui vivent dans la pauvreté et la précarité, de payer pour ceux qui en bénéficient, qui ont la chance de pouvoir être connectés dans le monde?